Le rebond épidémique que l'on observe ces jours ci confirme que ses conséquences seront étalées dans le temps et que le pic de la crise économique est encore à venir. Nous savons également que la crise sanitaire, comme la crise économique, impactent de façon très différente les territoires. Aussi, je veux insister sur la situation particulière des espaces insulaires, qui sont les plus vulnérables face à cette crise. Cette vulnérabilité tient à la place proportionnellement très forte du tourisme dans leur économie. Elle tient aussi au fait que les îles ont une grande dépendance vis à vis des chaînes d'approvisionnement, qui sont elles mêmes fragilisées par la chute des recettes liées au tourisme.

Ces secteurs sont les plus impactés et l'effondrement des acteurs en place générerait mécaniquement l'effondrement des échanges et donc un choc économique encore plus grand. Aussi, il faut que l'Europe apporte une attention particulière à l'impact de la crise économique passée comme à venir dans les îles et que les différents outils de relance prévoient d'y appliquer des moyens spécifiques et d'y alléger les règles habituelles en matière d'aides d'État, dès l'instant qu'une liaison vitale économiquement s'y trouverait menacée.